Hvala za besedo, gospod, podpredsednik, spoštovani zbor! Plenarna zasedanja državnega zbora, kjer se obravnavajo vsakokratni proračuni in rebalansi proračunov ter ustrezni proračunski zakonski predpisi ter odločitve, ki jih, sprejemamo na tovrstnih sejah, so vsaj za mene najpomembnejše odločitve v vsakokratnem mandatu. Tako zakoličimo naše življenje na praktično vseh področjih za vsaj dve leti vnaprej s sprejetjem načrta razvojnih, programov pa še za nekaj let več. Tokratna manjšinska koalicija je pripravila prvi proračunski dokument, to je rebalans proračuna za leto dva tisoč devetnajst. Zaradi gospodarske rasti in vedno višjih prispevkov v državni blagajni, rebalansa ni bilo tako težko pripraviti. Seveda tudi to delo ni bilo vendar lažje je posameznim programom oziroma resorjem sredstva dodajati kot pa rezati. Sam se še dobro spominjam razprav ob obravnavi proračunskih dokumentov v obdobju od leta dva tisoč devet do leta dva tisoč štirinajst, da ne govorim o razpravah ob sprejemanju zloglasnega Zakona o uravnoteženju javnih financ. Takrat smo korenito zarezali predvsem v proračune Ministrstva za obrambo, Ministrstva za kulturo in Ministrstva za infrastrukturo. Obrambni izdatki so tako začeli nominalno rasti šele z letom dva tisoč šestnajst. Infrastrukturni projekti na državni cestni mreži pa se še niso v celoti opomogli, saj smo v preteklih letih izvajali predvsem projekte, ki so bili sofinancirani iz evropskih sredstev. Tudi sektor kulture se bo deloma opomogel šele z letošnjim rebalansom, ko kulturi namenjamo dodatnih trideset milijonov evrov. ZUJF pa je tako ali tako posegel na vsa področja, saj smo z njim spremenili več deset različnih zakonov in zarezali prav na vseh področjih našega življenja. Prav je, da se po toliko letih stvari ponovno vzpostavljajo v dobre stare tirnice. Napovedi gospodarske rasti so še vedno relativno visoke. Število brezposelnih se bo kmalu vrnilo v čas pred krizo, ko smo leta dva tisoč osem imeli triinšestdeset tisoč brezposelnih. V najslabšem obdobju, leta tisoč devetsto triindevetdeset ali v času krize, pa krepko več kot sto trideset tisoč brezposelnih. Prav je, da državljanke in državljani čas blaginje, v kateri se je znašla državna blagajna, to občutijo tudi sami. Seveda tudi s tokratnim rebalansom proračune proračuna ne moremo biti oziroma niso vsi zadovoljni. Mislim, da je to največji poraženec tokratnega proračuna, Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki se mu je proračun zvišal za borih petindvajset tisoč evrov. Ob tem pa je potrebno poudariti, da zunaj meja Republike Slovenije živi okrog petsto tisoč Slovenk in Slovencev in reči, da skrb za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki je poleg tega ustavna kategorija, ni prioriteta te vlade, je skregano z vsakršno logiko. To seveda lahko vlada enostavno popravi s proračunsko rezervo. Naslednji poraženec tega rebalansa je skrb za kulturno dediščino slovenskega naroda, ki je prav tako ustavna kategorija. Še posebej bi na tem mestu omenil izjemno nizka sredstva za vzdrževanje in obnovo nepremične kulturne dediščine. Če je od sto petinosemdesetih vlog, prispelih na spomeniško varstveni projektni razpis za leti dva tisoč devetnajst in dva tisoč dvajset, možno realizirati le devetnajst odstotkov vseh potreb po financiranju, potem je na tem področju nekaj res hudo narobe. Zato jaz vidim rešitev, da že v tem letu sprejmemo Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi oziroma tako imenovani Zakon o kulturnem evru, s katerim bomo v obdobju od leta dva tisoč dvajset do leta dva tisoč šestindvajset za sedem programskih sklopov namenili kulturi dodatnih sto dvaindvajset milijonov evrov za kulturno dediščino pa od tega dvaintrideset milijonov. Na področju državne cestne infrastrukture lahko pohvalim prizadevanja vlade za odnos do tretje razvojne osi, ki jo seveda nujno potrebujemo in upam, da se bo začela čim prej graditi. Bodečo nežo pa vladi podeljujem za njeno skrb za četrto razvojno os oziroma za oba kraka ipsilona, se pravi, za pomanjkanje investicij na odseku od Želina preko Cerknega do Gorenje vasi, na cerkljansko-gorenjskem kraku oziroma odseku in od Želina preko Idrije do Logatca, na tako imenovanem idrijsko-logaškem kraku četrte razvojne osi, da seveda ne govorim o slepem črevesu skozi Baško grapo. Ob tem bi izpostavil še neizpolnjeno pisno obljubo Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo Občini Idrija, da bo rekonstrukcijo ceste in novogradnjo kolesarske steze med Idrijo in Podrotejo v vrednosti ena cela tri milijona evrov uvrstila v proračun za leto dva tisoč devetnajst. Glede na razpravo na odboru za infrastrukturo pričakujem, da bo Vlada Republike Slovenije s posebnim sklepom ta projekt že letos uvrstila v načrt razvojnih programov za leto dva tisoč devetnajst. Za sklep pa še poziv koaliciji in Vladi Republike Slovenije. Pričakujem, da bomo poslanci in poslanke pri pripravi državnih proračunov za leti dva tisoč dvajset in leto dva tisoč enaindvajset vključeni v vse faze postopka, ne pa samo na koncu, ko nam ostane samo še glasovanje in smo seveda takrat povsem, nepogrešljivi. In seveda kot koalicijski poslanec bom rebalans seveda podprl. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima ...